Ich verstehe sehr genau, dass sich sehr viele rumänische Kollegen in dieser Debatte zu Wort melden möchten. Aber die Redezeit im Plenum ist nicht dazu da, dass nur eine Sicht der Dinge transportiert wird und nicht nur die Sicht aus einem Land.